Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les pratiques de dumping social appauvrissent les travailleurs et mettent à mal le projet européen.

Le marché intérieur et la compétitivité ne peuvent servir de prétexte pour remettre en cause l'amélioration des conditions de travail dans tous les pays et je me félicite de la décision du gouvernement allemand d'instaurer un salaire minimum pour le cabotage. Il ne s'agit pas ici de défendre tel ou tel pays mais bien de défendre une idée et une conviction. En décembre, le Parlement européen avait déjà montré sa détermination en refusant de voter un acte qui n'intégrait pas les pratiques illégales de cabotage en tant qu'infractions graves. Il est temps, aujourd'hui, que la Commission européenne se penche sérieusement sur la protection des droits sociaux dans les transports. Pour terminer, je souhaiterais rappeler que l'application d'un salaire minimum aux opérations de cabotage, qui sont clairement couvertes par la directive sur les travailleurs détachés, est pleinement compatible avec le droit européen. Les entreprises de transport routier doivent se conformer aux conditions de rémunération des pays où elles effectuent des opérations de cabotage. En France, il existe un salaire minimum et les initiatives du gouvernement permettront justement de s'assurer que la législation européenne est bien respectée.